Obraz na sliki je obraz, princa Arturja iz serije Merlin, , ima modre oči, svetlo polt, nekoliko špičast nos, ki je relativno velik glede na njegov obraz, in pa rdečkaste, vendar suhe, nenegovane ustnice. Njegova brada je stara približno en dan, lahko pa, da se je obril ravno zjutraj. Za ušesom oziroma pod ušesom, na vratu, ima tanek pas švica, njegov ovratnik pa krasijo verige. Sklepam, da gre za viteški oklep, Kar pa se tiče razpoloženja, se mi zdi, da obraz izraža hudomušnost oziroma neko zanimanje. Obraz na sliki je obraz otroka, ima zelenomodre oči in izredno dolge trepalnice, ima skravžane lase, je belopolt in pa velike ušesne mečice. Usta so nekoliko privzdignjena v rahel nasmešek, njegove ustnice pa so razpokane in svetlorozne barve. Pod očmi ima nekoliko temnejšo liso, predvidevam, da ne gre za podočnjake, temveč zgolj tanko kožo, skozi katero prosevajo žile, njegov nos pa je nekoliko sploščen in deluje precej prikupno. Obraz na sliki je obraz ženske srednjih let, ki, zelo skrbi za svojo kožo. Ustnice ji krasi lip glos kožnatega odtenka, prav tako je svojo polt okrasila s plastjo pudra. Ima črne dolge ravne lase, na licih pa ima umetno rdečilo. Nad očmi, ki so mimogrede rjave barve, ima zelo negovane obrvi na na vekah pa ima senčila v barvi svoje kože, vendar z dodatkom bleščic. Trepalnice ima podaljšane z maskaro, nos pa ima narejen relativno na princip skakalnice oziroma sama bi temu rekla, da ima prifrknjen nos. Na glavi ima sončna očala, ki služijo kot modni dodatek, sama pa, obraz pa opazuje nekoga v daljavi oziroma izraža ničelno stopnjo zanimanja. Obraz na sliki pripada, Azijki, , sklepam glede na obliko oči oči, so namreč nekoliko poševno nagnjene, ima rjavo barvo oči in tudi ona ima precej dolge trepalnice, črne ravne lase in pa polne rozne ustnice. Nos ni ne kriv ne raven, zdi se mi, da se popolno sklada z njeno obliko obraza, sklepam pa, da ima precej štrleča ušesa. saj se vidijo tudi skozi goste črne lase. Obraz na sliki je bodisi jezen bodisi začuden ali pa celo prestrašen. Obraz na sliki pripada moškemu srednjih let, krasijo ga rjavi mokri lasje, sklepam, da je ravno prišel iz plavanja, ker mu polovico obraza prekriva mivka oziroma pesek. Prav tako ima neobrito brado, velik nos, namrščene obrvi, gube med očmi oziroma na čelu, zato menim, da obraz izraža začudenje. Njegove ustnice pa so rahlo priprte, sklepam, da gleda nekaj, kar je pod njim, ker so tudi njegove oči, katerih barve ne morem razločiti, obrnjene nekam v tla. Obraz na sliki je obraz starejšega moškega, sklepam namreč glede na barvo njegovih las, ki so sive in precej redke. Tudi ta obraz ima nekoliko odprta usta s tankimi ustnicami, rjavimi očmi, ki so skoncentrirane v središče obraza, in precej visoko čelo. brado ima obrito, nos pa proporcionalen z njegovim obrazom. Tudi ta obraz pripada neki ženski, ki prihaja iz Azije, prav tako sodeč po obliki njenih oči, sama bi ocenila, da gre za Korejko. Obraz na sliki se smeji, ustnice ima namazane z nedolžnim rozkasto svetlečim lip glosom, ima pa precej krive zobe. Ima rjave oči, urejene populjene tanke obrvi in zelo dolge trepalnice. Je mlada, ima rjave ravne lase, ki pa so spredaj pristriženi na frufru, ki ga nosi na strani čela. pramena, ki pa sta zraven obraza, sta nekoliko krajša, v dolžini njene brade. Obraz na sliki je obraz igralke, ima blond svetle lase in je precej urejena. Tudi ta obraz ima zelo tanke, poudarjene rjave obrvi, svetlorjave oči, senčilo na vekah, maskaro na trepalnicah, oči pa ima dodatno obrobljene z barvico pod očmi. Njeno polt na obrazu prekrivajo drobne pege, predvidevam, da tudi ta ženska nosi puder. V ušesih ima dolge uhane, ki imajo na koncu bolj biserček, na ustnicah ima šminko marelične barve, ob robu ustnic pa nekakšne krastice, čeprav bi šlo lahko tudi v tem primeru za sončne pege. Ima bele ravne zobe in skodrane lase. Obraz na sliki je ovalne oblike, ima rjavkasto črne obrvi, ki so še dodatno poudarjene. Ima modre oči, svetlomodre oči, z roznim senčilom na vekah in pa z maskaro na trepalnicah. Pod spodnjo veko ima nekoliko modrega senčila, oči pa so še dodatno obrobljene z barvico za oči. Obraz na sliki gleda nekam v desno, je precej napudran, tudi ustnice prekriva nežna kožnata šminka, ima pa nekoliko priprta usta, zato sklepam, da izraža ta obraz nekakšno presenečenje nad nečim. Lasje so ravni in pa blond. Ima črne kratko pristrižene lase, ki jih krasi rajf iz perja, torej gre za nekakšno perjanico. Gre za belopolto dekle, sama bi ocenila nekje v dvajsetih, petindvajsetih letih, ki ima črne goste obrvi in pa sinje modre oči z izredno dolgimi trepalnicami. Njeni ušesni mečici krasijo uhani, ustnice pa ima izredno velike za svoj obraz, nekoliko suhe in razpokane. Prav tako pa ima ta obraz zelo lep nos, ki je popolnoma skladen z obliko njenega obraza in ni kriv, ni prifrknjen, temveč ravno in skladen z ostalimi obraznimi potezami.